CO2. We hebben het voorstel van de Commissie gekregen om juist die F gassen te gaan uitfaseren, ook omdat dat nodig

leveren. Die vroegen dus ook om scherpere doelstellingen op EU niveau en strengere

slapen. Die lobbyden natuurlijk heel erg voor geen enkele wetgeving, geen aanscherping van de wetgeving. Dat was de strijd binnen het Europees Parlement, en ook binnen de Commissie of de Raad voor welke industrie kies je. Voor de nieuwe innovatieve en in dit geval ook voor het midden en kleinbedrijf binnen Europa, want dààr zit die innovatie of kies je voor de grote bedrijven die alleen maar vastzitten aan F gasproductie en heel vaak ook nog eens van buiten Europa

deal is gekomen omdat het zeer lastig was om de lidstaten zoals wel vaker bij klimaatwetgeving te overtuigen van deze kansen voor de groene economie. De Raad was echt het probleem zoals vaker

te komen. Een akkoord dat eigenlijk de kern van het Commissievoorstel overeind houdt, dus een totale uitfasering tot 79 in 2030. Maar we hebben als Parlement ook een aantal winstpunten kunnen behalen zoals extra verbodsbepalingen voor specifieke sectoren, denk aan commerciële koelsystemen, denk aan de airconditioning met de hoogste broeikasgassen.

succesvol is. Dus waarom zou de EU